Señora Presidenta, señora Alta Representante, señor Comisario, una aproximación ponderada al problema debería descansar sobre tres premisas la aspiración legítima del Estado de Israel a su seguridad, la frustración del pueblo palestino y el estado de bloqueo en el que se encuentra el proceso de paz. Y todo ello en un momento, señora Ashton, en el que la atención internacional está concentrada en la primavera árabe, en un momento en el que los Estados Unidos están condicionados por su horizonte electoral, en un momento en el que el Gobierno de Israel está dividido y casi sin margen de maniobra y en un momento en el que los radicales palestinos están expresando su satisfacción in crescendo ante la falta de resultados. La pregunta ante esta situación, señora Ashton, es muy sencilla ¿qué podemos hacer como Unión Europea? Y en este contexto, quiero decirle que este Parlamento, que tantas veces la ha criticado −yo el primero− tiene que expresar su reconocimiento por los esfuerzos que ha desplegado en El Cairo, en Ramala, en Jerusalén, en Nueva York y en Washington, buscando soluciones y pidiendo que la Unión Europea hable con una sola voz. En política, señora Presidenta, lo que no es posible es falso. Y ante el anunciado veto de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, el Presidente de Francia −como en la crisis de Georgia en el año 2008, o este año en Libia− ha propuesto una solución a media ladera, que es la solución vaticana.

¿Cree que puede ser apoyada por los Estados miembros? ¿Qué puede hacer la Unión Europea para que la solución de El Cuarteto pueda ser aceptada por los palestinos? Señora Presidenta, si la Unión Europea quiere ser relevante y no declinante en la escena internacional, tiene que dar un paso hacia delante, tiene que moverse en la buena dirección y salir de su letargo. No lo digo por usted, señora Ashton, que se ha movido mucho y se ha movido bien, pero tiene que proponer soluciones concretas, tangibles, contantes y sonantes, con un calendario preciso. Y en ese contexto lo tiene que hacer ―y ésta es la dificultad del ejercicio―, por un lado, sin afectar a la dignidad ni menoscabar la dignidad de ambas partes y, al mismo tiempo, reconociendo los derechos inalienables que les asisten, a unos a vivir en paz y seguridad y a otros a constituirse como Estado.